Ich habe Ihren Ausführungen aufmerksam zugehört. Sie haben darauf hingewiesen, dass man sich vor allem um die illegalen Waffen kümmern müsse. Nun ist es so, dass die EVP Fraktion die Zuständigkeiten der Europäischen Union respektiert und esdeswegen den Mitgliedstaaten ich denke, Sie kommen aus Österreich eben an den Stellen, wo sie selber zuständig sind, nicht unbotmäßig erschweren will deswegen meine Frage an Sie Kennen Sie diese Zuständigkeitsverteilung, und sind Sie mit mir der Auffassung, dass die Zuständigkeit für den Kampf gegen illegale Waffen in dem Falle bei der Republik Österreich liegen würde?